Acest pachet maritim contribuie la creșterea siguranței transportului maritim și implementează practic lecțiile învățate în urma accidentelor maritime din ultimii ani, navele Erika și Prestige, și a accidentelor din Marea Neagră. Pentru Marea Neagră, în special, acest pachet va avea o importanță deosebită, deoarece multe din statele riverane Mării Negre se află pe lista neagră sau pe lista gri a Memorandumului de la Paris. Răspunderea armatorilor în caz de accident ar trebui să se aplice și pentru accidentele ce au loc pe apele navigabile interioare. Consider că navele aflate în pericol trebuie să fie primite în zone special amenajate, în care acestea pot beneficia de asistența de care au nevoie.